Üdvözlöm, hogy a pénzügyi szolgáltatásokról szóló jelentés a napirendre került. Biztos vagyok abban, hogy a javasolt feltételek javítani fogják a belső piac működési feltételeit. A tranzakciókra vonatkozó bankközi díjak uniós szintű felső határának elfogadása nagyon fontos lépést jelent a belső piac működésének javítása, valamint az áruk, személyek, szolgáltatások és a tőke Unión belüli áramlása, fogyasztóközpontú megvalósítása felé. Alapvetően fontos ugyanakkor biztosítani a megfelelő eszközöket, amelynek segítségével sikerül megelőzni az életben lévő tilalom megkerülésének lehetőségét.

Ide értve a kiskereskedelmi fizetési eszközöket és szolgáltatásokat, valamint a kereskedelmi kártyákkal végrehajtott műveleteket is.